virðulegi forseti mér þykir ekki vera góður bragur á allri þessari umræðu allt þetta tal um málþóf þykir mér eiginlega fyrir neðan allar hellur það er ekki eins og þetta er nú fyrsta fjárlagaumræðan sem ég hef verið í en ég bjóst við því að þetta yrði töluvert eins og þetta er búið að vera þannig lagað séð en þessar deilur sem eiga sér stað hérna þessi titringur sem er hérna á milli að því er virðist stjórnarflokkanna minnir mig helst á eins og ég segi eitthvert skilnaðarbarn það er bara þannig mér finnst allt í lagi að fólk fari aðeins að tala saman þetta er ekki eins og þetta sé það erfitt og já við erum kannski ósammála um þ s s í það er út af hugmyndafræðilegum ástæðum en þá þarf líka að ræða það sömuleiðis er allt í lagi að ræða um þessi blessuðu fjárlög það er ekki eins og það sé hundrað í hættunni að ræða þau